hlutskipti margra gamalla íslendinga er nokkuð nöturlegt umræðan um málefni eldri borgara hefur verið hávær í samfélaginu núna um nokkurra missira skeið og má segja að sé á suðupunkti innan samfélags eldri borgara sjálfra þar sem þung umræða hefur til dæmis verið uppi um það að stofna til sjálfstæðs framboðs eldri borgara og annarra slíkra hluta til að þrýsta á stjórnvöld og stjórnmálaflokkana að setja málefni eldri borgara í forgang þá er sérstaklega rætt um að sjálfsögðu lífeyriskjör eldri borgara annars vegar og hins vegar aðbúnað og umgjörð á öldrunarstofnunum og þjónustustofnunum fyrir aldraða fyrir nokkrum árum síðan spurði ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra um það hve margir eldri borgarar að sambýlisfólki og hjónum frá töldum væru í sambýli á hjúkrunarheimilum öldrunarstofnana sem sagt deildu herbergjum í fjölbýlum eða tvíbýlum nauðug svarið við því var að yfir eitt þúsund aldraðir íslendingar gerðu það víða um land er hálfgert neyðarástand í hjúkrunarheimilismálum það er mikill og alvarlegur skortur á hjúkrunarheimilum sums staðar á landinu fólk er í fjölbýlum þvert á það sem það vill og það býr við nöturlegt hlutskipti það er að sjálfsögðu þörf á nýrri og róttækri stefnu í málefnum aldraðra öflug heimaþjónusta og þjónustukjarnar verða að sjálfsögðu að fylgja með ríkulegri uppbyggingu á hjúkrunarrýmum og öldrunarstofnunum en eins og staðan er í dag eru brotin mannréttindi á mörgum öldruðum íslendingum og virðing okkar fyrir reisn þeirra og sjálfsforræði er oft af skornum skammti auðvitað er þetta ekki gert að yfirlögðu ráðið þróunin hefur verið sú að við höfum ekki byggt upp og haldið í við þá þróun það á að leggja blátt bann við því í lögum að fólk deili herbergjum á öldrunarstofnunum með öðrum en sambýlismanni sínum eða ef um hjón er að ræða það er alveg skýrt í mínum huga af þessu tilefni spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra spurninga í fjórum liðum fyrstu hver er áætlaður kostnaður við að mæta þörfinni fyrir hjúkrunarrými á landinu öllu öðru hversu mörg rými á landinu öllu er um að ræða þriðja hve margir aldraðir eru á dvalarheimilum annars vegar og hjúkrunarheimilum hins vegar fjórði hve margir deila herbergi með öðrum ef hjón eða sambýlisfólk er frátalið og hve margir eru í einkaherbergjum þetta er eitt af stærstu verkefnum samfélagsins í dag að bæta úr aðbúnaði eldri borgara sem búa við nöturleg hlutskipti og kröpp kjör og því spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra þessarar fyrirspurnar